Na sliki je ženska, mlada. ocenjujem, da ima približno petindvajset do trideset let. Ima dolge, temno rjave ravne lase, njene oči so svetlo plave barve. Nosi malo mejkapa, oči ima poudarjene. ima tudi roza šminko, nosi pa uhan in verižico okoli vratu. Oblečena je v rdečo obleko. Na sliki je moški, star nekje med štirideset in petdeset let. Ima kratke rjave lase, verjetno popravljene nekoliko z gelom. Njegove oči so sive oziroma mogoče nekoliko zelene. je pobrit, nosi pa suknjič in pa belo srajco. Na sliki je ženska, stara približno okoli štirideset let. Ima, temne skodrane lase, skoraj črne. nosi tudi mejkap, ima, roza šminko in zelo bele svetle zobe. Na sliki je mlad fant. Predvidevam, da je igralec. Ima svetle lase, ki jih je iz slike precej težko videti, ampak mislim, da so rjave barve. Ima veliko pegic, njegova polt pa je precej bleda. ima svetlo plave oziroma sive lase, drži pa se resno. Na sliki je mlada ženska, ima blond dolge in ravne lase. se smeji, nosi nekoliko mejkapa in šminko. Ima pa zelo ravne in svetle zobe. Na sliki je moški, star približno petintrideset do štirideset let. Ima relativno kratke rjave lase in, njegove oči so, vsaj iz slike vidno, sive barve. Drži se resno in izgleda zamišljeno. Na sliki je ženska, stara približno med štirideset in petdeset let. Ima, svetlo rjave lase, spete v rep. se smeji, nosi, tudi večje uhane. njeni zobje so lepi in beli. Na sliki je moški, star približno petinšestdeset let. Ima sive kratke lase, ima tudi malček brade, ampak pristrižene na kratko. Na sliki se smeji in gleda nekam v daljavo. Na sliki je mlada punca, predvidevam, da ima okoli dvajset let. Ima temne, praktično črne lase, nekoliko skodrane. Njene oči so rjave barve oziroma mogoče malo zelene. Nosi pa tudi roza šminko in se rahlo smeji. Na sliki je mlada ženska, stara približno petindvajset let. njeni lasje so precej skuštrani in predvidevam, da speti v neki rep. Nosi tudi precej, ličil okoli oči, temnih. njene oči pa so sive oziroma svetlo plave barve. Drži se resno in njen pogled je usmerjen v fotografa.